My sa tvárime ako majstri sveta v ochrane ľudských práv a v ochrane zákonnosti, a pritom aj európske firmy, výrobcovia ale hlavne predajcovia dávajú svoje systémy aj do tretích krajín, aj do takých krajín, kam by vôbec nemali smerovať.

Tranzit a predaj zbraní, veď to nemôže byť zas tak veľmi ťažké skontrolovať a myslím si, že tu sa krásne ukazuje, že sme bezzubí v tom, že neexistuje systém sankcií proti tým, ktorí tento dohovor porušujú.